2011. Ces mémorandums constituent, par le biais de la création d'opportunités réciproques dans le marché des deux côtés de l'Atlantique, une étape cruciale pour mettre fin à une dispute qui dure depuis une décennie. Les États Unis ont éliminé les sanctions portant sur certains produits de l'Union européenne tandis que l'Union européenne a offert un accès significatif à son marché pour la viande bovine sans hormone.

2012. J'espère que ceci conduira à une résolution définitive du différend sur le bœuf aux hormones à l'Organisation mondiale du commerce. Je suis très conscient du fait que les exportations de veau et de viande bovine européenne aux États Unis restent bloquées à cause des restrictions américaines liées à l'ESB, comme Mme Quisthoudt Rowohl l'a mentionné.

À cette occasion, j'ai demandé encore à l'administration américaine de mettre tout en œuvre pour que des progrès dans le dossier ESB soient réalisés le plus tôt possible.

Il s'agit d'une publication qui ouvre une période de consultation avec les parties intéressées et, donc, qui ouvre la voie pour clarifier aussi cette chose qui devrait également l'être, comme je l'ai dit, selon les normes et règles internationales.